um klukkan ellefu í dag að loknum dagskrárliðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um atvinnumál og atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir iðnaðarráðherra katrín júlíusdóttir verður til andsvara umræða fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa